Înțelesesem că este vorba despre o întrebare, ea nu a venit. Ceea ce aș vrea să spun este că, în continuare, mi se pare ilegitim să punem în același plan, pe picior de egalitate, democrații, precum cea americană, sau țările membre ale Uniunii și, respectiv, țări, societăți în care exercițiul puterii este unul autoritar,